Cari colleghi la seduta è ripresa. Annuncio l'esito dello scrutinio numero di votanti 733. Maggioranza dei membri che compongono il Parlamento 374. Voti favorevoli 383. Voti contrari 327. Astensioni 22, schede nulle 1. In base a tali risultati, la candidata alla Presidenza della Commissione europea, proposta dal Consiglio europeo è quindi stata eletta dal Parlamento europeo. Mi congratulo con la signora Ursula von der Leyen per la sua elezione e le porgo i miei migliori auguri per l'esercizio del suo mandato. In conformità dell'articolo 124, paragrafo 3, del regolamento, ne informerò il Consiglio, invitando quest'ultimo nonché la Presidente neoeletta della Commissione a proporre di comune accordo i candidati ai vari posti di commissario. Firmerò adesso la lettera di notifica della decisione del Parlamento. E la consegno, visto che è presente, alla Presidente. Signora von der Leyen, mi complimento, a nome del Parlamento, per la Sua elezione a Presidente della Commissione europea, a nome dei colleghi, naturalmente le felicitazioni di questa Assemblea. Adesso inizia una fase molto importante per le Istituzioni europee dovremo prepararci alle audizioni dei commissari designati, che, come saprà, saranno molto scrupolose da parte dei componenti di questo Parlamento. Ci aspettiamo che i temi di cui oggi ha parlato davanti all'Aula saranno approfonditi e seguiti anche dai componenti del Suo collegio durante le audizioni presso le commissioni competenti. I prossimi anni saranno molto importanti per il futuro dell'Unione, possiamo affrontarli con successo solo se ci sarà una stretta cooperazione tra le Istituzioni europee. Le lascio la parola per un Suo messaggio alla nostra Assemblea, prego.